Madame la Présidente, la résolution qui nous est soumise ne s'interroge guère sur les raisons qui ont conduit à la situation dramatique qui sévit actuellement au Soudan du Sud. Non, nous ne sommes pas dans un conflit ethnique mais, une fois de plus, dans une instrumentalisation à des fins politiques, pour ne pas dire politiciennes, des différents groupes qui vivent dans ce pays. La partition du Soudan, si mal gérée, est en grande partie à l'origine de ces tensions.

Il fait aujourd'hui alliance avec le sinistre Al Bachir et lui livre son pétrole.

Tous ceux qui ont dénoncé cette trahison, militaires ou responsables politiques, et notamment l'ex vice président Riek Machar, sont en prison.

Oui, tout passe par une solution politique une fois encore et oui, l'Union européenne doit y mettre tout son poids.